También quiero resaltar la importancia de la agricultura ecológica y de la normativa para regularla y, en este sentido, me gustaría comentar que hay aspectos positivos, muchos aspectos positivos en este Reglamento —como, por ejemplo, la prohibición de los nanomateriales, la prohibición de los animales clonados, de las radiaciones ionizantes y también de los organismos genéticamente manipulados—, aunque me gustaría destacar que para mí sería importante —y es una carencia que encontramos en este Reglamento— que se pudiera ir más allá para introducir alguna medida que nos permitiera empezar a superar —o, por lo menos, encarar— los organismos genéticamente manipulados en los medicamentos para los animales. También es muy positivo —y destacamos como muy positivo— el material orgánico heterogéneo, favorecer las variedades locales, las semillas campesinas, así como también los circuitos cortos de comercialización y las producciones locales. Pero también nos preocupa la presencia de alimentos orgánicos básicos en los mercados internacionales. Para nosotros, la agricultura ecológica tiene que ir mucho más allá de la producción de alimentos orgánicos tiene que tener en consideración también aspectos como que, por ejemplo, el transporte genera gases de efecto invernadero y también despilfarro energético, y pensamos que no debería contribuir a esto la agricultura ecológica. Nos hubiera gustado también que se establecieran límites más estrictos que los de los propios alimentos convencionales. Y, como veo que se me está agotando el tiempo, me gustaría terminar haciendo una referencia a la acuicultura. No entendemos que pueda ser ecológica una acuicultura simplemente porque los peces coman comida orgánica los residuos de la comida, los excrementos y los residuos de medicamentos que van al agua son un problema por el cual entendemos que no debería considerarse como tal.